Zdaj, glede na to, da za tem omizjem ni predstavnika, ali pa se motim, socialne zadeve, da lahko objasnil pravzaprav, ali je ta predlog skladu z zakonom ali ni. Tisti, ki smo brali zakon, smo ugotovili, da ni v skladu z kar predlagajo v Stranki Alenke Bratušek oziroma, bom rekel, del koalicije. Zdaj, mogoče bi še izpostavil sledeče: imamo rešitve, lahko jih hitro najdemo. Če poenotimo prispevne stopnje delodajalcev, delojemalcev, če očistimo pokojninsko blagajno, samo potem, kolega Horvat ne bo mogel govoriti o tistih, ki imajo neko, državno pokojnino, bomo mogli te zadeve razrešiti. Privilegiranci so tudi tisti, ki so dobili zaradi svoji dosežkov na določenem področju pokojnine, bomo jih mogli pač prenesti na ministrstva, takšna ali drugačna, kam pač spadajo. In moram izpostaviti, da ta zakon, ki ga bomo sprejeli, dela dolgoročno veliko škodo za pokojninski sistem. Verjeli ali ne, potopili si ga bomo. Verjeli ali ne, še enkrat ponavljam, potopili si ga bomo. Zdaj pa še, to, da še enkrat ponovim - mi s tem vračamo, z izrednim usklajevanjem vračamo dolg do upokojencev. To je usklajevanje - jim vračamo dolg do upokojencev. In zdaj tisto, zaradi česar sem se priglasil k, postopkovnemu predlogu, pa je to: da še enkrat povem v tej dvorani, pa nisem prvič, pa ne bom verjetno tudi ne zadnjič povedal, da Erjavec, predsednik Desusa, nikoli ni rekel, da bodo pokojnine tisoč evrov, ampak je rekel: "Če so oni, ki so vzeli kar precejšnje zneske v svoje žepe, potem je lahko imajo tudi upokojenci tisoč evrov pokojnine." Je pa drugi problem, da pa je minister vlade Alenke Bratušek dejansko predlagal nižje pokojnine za deset odstotkov. In seveda s tem je morala potem tudi soglašati nekaj časa predsednica vlade, pozneje pa je seveda le ugotovila, da bi bila to prevelika napaka in smo uspeli jo zadržati.